Tieto zásady predstavujú kľúčové a navzájom sa doplňujúce zložky pri presadzovaní a zaisťovaní väčšej otvorenosti v inštitúciách EÚ a v jej rozhodujúcom procese. Transparentnosť a zodpovednosť v oblasti verejných výdavkov musí byť v súlade s čo najväčšou mierou otvorenosti

Preto sa pripájam k výzve, aby členské štáty venovali prioritnú pozornosť správnemu prideľovaniu finančných prostriedkov EÚ a vyvíjali maximálne úsilie o ich spätné získavanie, ak neboli správne pridelené či použité.